Gospođo predsjednice, zahvaljujem izvjestitelju na zaista dobroj suradnji.

boljom suradnjom u obrazovnim i istraživačkim programima. Što se tiče stanja u Hong Kongu primjetne su intervencije Pekinga u njegovo uređenje.

Neki traže neovisnost, međutim, službena politika Europske unije je politika jedne Kine i dva sustava, što određuje našu suradnju.

Podržavam apel vladi Hong Konga da poduzme učinkovitije mjere protiv poduzeća koja preko svojih podružnica u gradu olakšavaju utaju poreza i porezne prijevare. Nadam se da će većina kolega podržati ovaj apel na sutrašnjem glasovanju.